Je to právě program Erasmus, to znamená vzdělávání, stáže pro mladé lidi, kteří potřebují nastartovat. Za to období uplynulých šesti let podpořila Evropská unie vznik nových 14 milionů míst pro nezaměstnané a určitě tyto prostředky přispívají. Jsem ráda, že byly zamítnuty některé zhoubné návrhy, jako například zastavit společnou zemědělskou politiku. No to bychom tedy připravili o podporu tisíce malých a středních zemědělců. Je dobře, že tento návrh byl zamítnut. Naopak jsme schválili návrh, aby Evropská unie v příštím roce pozastavila financování předvstupních fondů s Tureckem. Samozřejmě aby nebyly zastaveny ty aktivity, které podporují občanskou společnost, studenty, zkrátka ty aktivity, které podporují demokratický systém v Turecku.